Szanowny Panie Przewodniczący! Stereotypy są przyczyną i zarazem skutkiem dyskryminacji. Często nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia, gdyż jesteśmy wychowani jako grzeczne i miłe dziewczynki, albo jako silni i odważni chłopcy. Za sprzeciw wobec stereotypowego zachowania spotyka nas silna społeczna sankcja. Szczególnie negatywną rolę wśród stereotypów płci odgrywa seksistowska kultura, w której żyjemy, a która utrwala przekonanie o wyższości mężczyzn. Stereotypy wprowadzają dwubiegunowy podział społeczeństwa jeśli jakaś cecha przypisywana jest kobietom, to jej odwrotność przypisywana jest mężczyznom, np. słaba silny, niezależnie od osobistego potencjału, osobowości, wrażliwości, wykształcenia. Szczególnie niebezpieczne są stereotypy na rynku pracy, gdyż wpływają na utrzymywanie segregacji poziomej i pionowej są one odpowiedzialne za szklany sufit stanowiący zaporę dla awansu na wyższe stanowiska, lepką podłogę, która trzyma kobiety w zawodach o niskim prestiżu i niskich zarobkach, oraz szklane ściany, które utrudniają wyrwanie się z zajmowanego stanowiska. Kluczem do zwalczania stereotypów jest edukacja i szkolenia.